All'epoca in quelle situazioni, il coordinamento tra i diversi paesi europei per far fronte a simili emergenze era basato sul principio volontario e l'inadeguatezza di questo meccanismo ha mostrato tutti i suo limiti. La creazione di un quadro legislativo capace di irrobustire la capacità di reazione dell'Unione europea in caso di insorgenza di minacce gravi alla salute di livello transfrontaliero era una misura fortemente richiesta già da anni. Penso che con questa relazione il Parlamento europeo abbia svolto un lavoro abbastanza soddisfacente nel colmare questa lacuna. Tuttavia, d'altra parte, voglio sottolineare che non è stata accettata la modifica dell'articolo 23. Rimane quindi il dubbio sulla possibilità che il meccanismo funzioni in maniera veloce ed efficace poiché verrà a mancare un unico forte organismo coordinatore. Per questo sostengo la Commissione e il Parlamento nella loro volontà di redigere una dichiarazione pubblica di critica al Consiglio per non aver accettato queste misure.